Señora Presidenta, la inclusión de los aeropuertos de Gran Canaria y de Tenerife, así como del puerto de Santa Cruz de Tenerife, en la red principal viene a reconocer la importancia de estas infraestructuras en una región de España que tiene en el sector del turismo uno de sus principales activos. Si a ello le unimos la incorporación de las dos capitales canarias como nodos urbanos, podemos concluir que, gracias al trabajo de muchos, Canarias —región ultraperiférica y que depende enormemente de sus infraestructuras de transporte— está convenientemente incluida en las redes transeuropeas de transporte.

Ahora falta continuar en el camino emprendido para que el propósito de conectar Europa sea una realidad también para Canarias. Hoy es, por tanto, un día importante para el archipiélago. Y para mí un honor haber podido participar y contribuir a ello.